frú forseti ég vil byrja á því að óska frú forseta háttvirtum þingmönnum og starfsmönnum alþingis gleðilegs árs og farsældar á árinu sem fer í hönd ríkisstjórnin kynnti sig til sögunnar á sínum tíma í orði sem norræn velferðarstjórn fyrsta vinstri stjórnin og maður spyr sig er hún það í verki hvað segir reynslan efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar byggir á áætlun alþjóðagjaldeyrissjóðsins í ríkisfjármálum fyrir árin tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán sem gerð var í tíð fyrri ríkisstjórnar sjálfstæðisflokks og samfylkingar gegn eindreginni andstöðu þingflokks v g forusta núverandi ríkisstjórnar fylgir gagnrýnislaust þessari stefnu sem miðar almennt að því að verja fjármagnskerfið og fjármagnseigendur á kostnað almennings og velferðarkerfisins undir handleiðslu ags hefur allt of stór bankakerfi verið endurreist og haldið hefur verið fast í áætlun ags í ríkisfjármálum í stað þess að standa vörð um velferðarþjónustuna formaður v g háttvirtur talaði á sínum tíma fyrir virkum eignarhluta ríkisins í nýju bönkunum einn þriðja hluta að norrænni fyrirmynd til þess að geta haft áhrif hver er reynaaln ríkisstjórnin veitti í stað þess hundruðum milljóna króna í víkjandi lán og er áhrifalaus þar ráða för erlendir kröfuhafar hákarlar sem reyna að hámarka arð sinn á kostnað heimilanna í landinu tugir ef ekki hundruð milljóna hafa svo farið í aðrar fjármálastofnanir og sjóvá almennar velferðin hefur gildir þess stefna ags er eins fjarri því að vera stefna norrænnar velferðar og félagshyggju og hugsast getur afgreiðsla fjárlagafrumvarpsins var dæmigerð þar sem samfélagslegar áherslur voru fyrir borð bornar tillögum um breytta forgangsröðun tekjuöflun fjárframlög í þágu velferðar og til að koma í veg fyrir og minnka atvinnuleysi var hafnað e s b umsóknin er í öngstræti og sannleikanum um aðildarferlið er haldið frá þjóðinni og e s b mun aldrei samþykkja kröfur skilyrði og forsendur alþingis fyrir umsókninni gríðarmiklu fjármagni tíma og kröftum hefur verið og er beint beint og óbeint í þetta umsóknarferli hefði ekki verið nær að vinstri norræna velferðarstjórnin beitti þessum tíma kröftum og fjármagni til að vinna gegn atvinnuleysisbölinu og vel á minnst háttvirtum þingmanni jóni bjarnasyni var vikið úr ráðherrastóli fyrir einarðlega afstöðu sína í málinu í anda samstarfsyfirlýsingar ríkisstjórnarinnar því miður er það svo að hvert sem árið er er e s b umsóknin algjört forgangsverkefni en ekki atvinnuleysið og það sem verra er að málið hefur klofið þjóðina í tvær fylkingar þegar við þurftum svo mikið á samstöðu að halda saga icesave er auðvitað sorgarsaga icesave var og er skilgetið afkvæmi e s b umsóknar og klúður að kröfu e s b skuldavandi heimilanna hefur ekki verið leystur og það eru enn fjölmargar fjölskyldur í miklum vanda og fer sá hópur frekar vaxandi en hitt svo spyr ég um eitt hugðarefni mitt það eru kvenfrelsismálin það átti að útrýma kynbundnum launamun hann fer vaxandi það átti að efla vægi jafnréttismála efla jafnréttisstofu og tryggja áhrif kvenna í endurreisninni hver er raunin fjárveitingar til jafnréttisstofu voru árið tvö þúsund og níu hundrað þrjátíu og fjögur komma níu milljónir en eru fyrir árið tvö þúsund og tólf áttatíu og þrjár milljónir meginfækkun starfa hjá hinu opinbera hefur að tveir þriðju eða meira bitnað á konum og meginþungi atvinnusköpunar hefur verið í þágu karla og kynjasjónarmið hafa gleymst við fjárlagagerð sama gildir um landsbyggðina grunnþjónusta þar hefur orðið fyrir varanlegu tjóni og fækkun starfa hjá hinu opinbera bitnar fremur á fólki á landsbyggðinni við höfum enn ekki dregið lærdóma af skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og íslensk stjórnmálamenning er vanþroskuð og gegnsýrð af foringjaræði og mál eru afgreidd af þröngum hópi þingmanna þvert á niðurstöðu

frú forseti ég get auðvitað nefnt hér ótal fleiri dæmi en mér eru sniðnar fimm mínútur og þröngur stakkur í þeim efnum en fyrir mér er

ríkisstjórnin siglir undir fölsku flaggi norrænnar velferðar og félagshyggju